Hvala, podpredsednik. Poslanci, poslanke, vsi ostali, lepo pozdravljeni! Pred nami je zelo všečen predlog Zakona o gospodinjskem dodatku, ki bi predlagateljem mnenju omilil revščino starejših žensk, ki prejemajo pokojnino nižjo od petsto evrov ali so prejemnice drugih sredstev iz državnega proračuna, ki ne presegajo tega zneska. Ne glede na to, da vedno več moških opravlja gospodinjska in skrbstvena dela, je žal pri nas še vedno prisotna tradicionalna delitev teh del, ki govorijo v škodo ženskam. Saj so te preobremenjene in neenakopravne. Ko smo že ravno pri neenakopravnosti, je potrebno najprej izpostaviti razlike med spoloma, ki jih ta predlog izničuje. Zakaj je ta predlog diskriminatoren? Diskriminatoren je z več zornih kotov. Prvič je nepravičen do žensk, ki so v svoji delovni dobi aktivni, bile zaposlene polno pokojninsko dobo in bile poleg tega še preostalih šestnajst ur na dan matere, žene, skrbnice drugih družinskih članov, dodatno delale na kmetiji. Obenem je diskriminatoren do moških, ki sicer v manjši miri opravljajo ta dela in so prav tako prejemniki dohodkov, nižjih od petsto evrov. Strinjamo se, da je še posebno potrebno vzeti v obzir predvsem ruralno okolje, kjer po izsledkih, predstavljenih spomladi na mednarodni konferenci z naslovom Podeželje, podeželske ženske in kmetice, kje smo. Tako pridemo do generalne ugotovitve, da nas v Sloveniji z vidika enakosti žensk in moških čaka še veliko dela na področju uravnotežene delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela. Po podatkih, ki jih je pridobil Statistični urad Republike Slovenije je kmečka ženska v Sloveniji stara dvainpetdeset let in tedensko opravi štiriinštirideset ur dela ter obenem poleg dela na kmetiji skrbi za vsa gospodinjska dela in pogosto tudi za ostale družinske člane, ki bivajo doma. Zaslužijo pa petnajst procentov manj kot moški, če primerjamo njihovo zaposlenost na mešanih kmetijah. Prav te ženske so izpostavljene bistveno večjenemu, večjemu tveganju za revščino, ki vodi v socialno izključenost, saj velikokrat nimajo sklenjenega ustreznega zavarovanja, ki bi jih ščitil pred tem. Prepričan sem, da ni nikogar v tej dvorani, ki bi oporekal temu, da ženske še vedno v večji meri opravljajo neplačano, skrbstveno in gospodinjsko delo. Neplačano delo žensk v državah OECD-ja predstavlja med eno tretjino in eno polovico ovrednotenega, od ovrednotene ekonomske dejavnosti in to ob dejstvu, da so ženske za formalno delo še vedno slabše plačane kot moški. Ženske se zaradi preobremenjenosti v poklicnem in osebnem življenju srečujejo s stresom in iz z izgorelostjo in te ženske niso zgolj starejše od petinšestdeset let, temveč so zaposlene, samozaposlene, mame in tako dalje, da ne bom našteval vseh vlog, ki jih ženske opravljate. Ko se pogovarjamo o gospodinjskem dodatku, ki bi ki bi pomenil odmero za vse delo, ki ga ženske in moški opravljajo doma za naše otroke, vnuke, ostarele starše, poleg vseh ostalih obveznosti, v gospodinjstvu, z gospodinjstvom vred, imejmo v mislih, da sledimo načelo enakosti in enakopravnosti. Če že, potem bi morali poskrbeti za univerzalni gospodinjski dodatek za oba spola, ki bi izhajal iz pravic socialnega varstva oziroma še bolj logično bi bilo, da izvira iz fonda družinske politike. Skrb za družino, otroke, partnerje, starše spada v domeno družinske politike. To menimo v poslanski skupini Desus. Iz tega sledi, da o tej pravici nikakor ne more odločati Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot navaja predlagatelj. V tem predlogu gre namreč za izboljšanje socialnega položaja, tega pa vi Sloveniji zagotavljamo iz drugega naslova in tudi ni predmet od obdavčitve. V poslanski skupini Desus smo mnenja, da se tako dohodek ne bi smel šteti v obdavčljive prihodke. Predlagatelj pri zagotavljanju sredstev predvideva dodatnih sto milijonov evrov na letni ravni, ki naj bi jih pokrival državni proračun. Nadomestitev vira iz proračuna pa predlagatelj ne vidi, zato bi bilo ta znesek potemtakem morali zagotoviti ravno tako iz proračuna. Naslednje vprašanje, ki se nam odpira, je, kako bi izvedli ustrezne korekcijske korekcije gospodinjskega dodatka, če se cenzus spremeni? A bo potem tako kot pri usklajevanju pokojnin, enkrat da, drugič ne. Vsekakor moramo nekaj narediti za izkoreninjenje revščine v Sloveniji, še posebej za starejše, vendar zdaj zavedanjem, da to storimo za vse na enak in enakopraven in pravičen način. Zaradi izpostavljenih dejstev tega predloga v poslanski skupini Desus ne moremo podpreti.